Gesmokkeld in de koffer van een auto, dagenlang in Turkije over de bergen, kinderen vermoord onderweg, volwassenen vermoord. We moeten inzetten op die mensensmokkelaars. We moeten zorgen dat we die kunnen bestrijden.